Perciò troviamo sconvolgente che la pericolosità di un prodotto come il glifosato debba essere valutata sulla base di studi scientifici prodotti dalla stessa industria che produce il glifosato, tra l'altro scegliendo i dati che sono più congeniali all'industria stessa. Troviamo sconvolgente che ogni legittima richiesta di accesso agli atti venga sistematicamente negata perché questi dati sono classificati come confidenziali. Noi crediamo che l'intero sistema regolatorio debba essere modificato e ripensato perché non sarà mai possibile avere studi indipendenti fino a quando sarà l'industria stessa a finanziare questi studi.

Insomma, stiamo parlando di salute pubblica, per cui mi sembra davvero il minimo pretendere che le valutazioni scientifiche siano davvero accessibili, trasparenti e comunque indipendenti.